tilskipunin gerir meðal annars kröfur til greiðslumiðlunar um starfsleyfi eftirlit opinbera skráningu varðveislu gagna og fleira það eru líka gerðar kröfur um gagnsæi varðandi skilyrði fyrir starfrækslu greiðslumiðlunar og kröfur til upplýsingagjafar sömuleiðis er að finna í tilskipuninni ítarleg ákvæði um réttindi og skyldur í tengslum við skilyrði og notkun ólíkra greiðslukerfa þar á meðal um ábyrgð greiðslumiðlunar og greiðenda til dæmis á óheimilum greiðslukortafærslum það er ráðgert að þessi tilskipun verði innleidd á yfirstandandi löggjafarþingi með lögum um greiðsluþjónustu en efnahags og viðskiptaráðherra hyggst leggja fram frumvarp til slíkra laga á yfirstandandi löggjafarþingi það er fyrirhugað að fjármálaeftirlitið neytendastofa samkeppniseftirlit og seðlabanki íslands hafi með sér samstarf vegna eftirlits með framkvæmd fyrirhugaðra laga um greiðsluþjónustu sömuleiðis er fyrirhugað að koma á fót sérstakri